virðulegur forseti í upphafi máls mín vil ég þakka hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir hans skýrslu hér í þinginu ég fullvissa hann um að í þessu máli og því sem fram undan er í því nýtur hann mikils stuðnings stjórnarmeirihlutans sem stendur sameinaður og samhentur að baki honum í því sú staða sem upp er kominn minnir okkur á verkefni sem við erum að takast á við í þessum stjórnarmeirihluta í stjórnlagaþinginu fólst að við ætluðum að taka til endurskoðunar grunngerðir samfélagsins

skoða réttindi almennings til aukinnar þátttöku í stjórn landsins lýðræðisþátttöku almennings skoða sjálfstæði dómstólanna og skoða samskipti okkar við útlönd þessi staða minnir okkur líka á það að við erum núna í ríkisstjórn hinna stóru breytinga við erum að takast á við risavaxin verkefni á sviði fiskveiðistjórnar á sviði samskipta okkar við evrópusambandið og líka þegar kemur að endurskoðun stjórnarskrárinnar þetta er þörf áminning fyrir okkur á þessum tímapunkti vegna þess að við erum stödd í miðju endurreisnarstarfinu og það er því miður svo að þarna fórum við út af sporinu þarna gerðum við mistök kallað er eftir ábyrgð í málinu og þeir kalla mjög hátt eftir ábyrgð í málinu sem sjálfir hafa verið krafðir um að axla ábyrgð jafnvel af flokksmönnum úr sínum eigin ranni ég skirrist ekki við það sem þingmaður og sem formaður allsherjarnefndar að taka á mig ábyrgð í þessu máli að finna til ábyrgðar gagnvart því sem úrskeiðis fór ef ég skoða það gaumgæfilega hvað fór úrskeiðis í lagasetningu okkar þá er það fyrst og fremst miðað við dóm hæstaréttar númerun atkvæðaseðlanna sem við gerðum að ósk landskjörstjórnar það tekur ekki ábyrgðina af okkur sem stóðum að lagasetningunni við studdum hins vegar við álit sérfræðinga í málinu fórum að óskum landskjörstjórnar við breyttum lögunum að þessu leyti og gerðum líka breytingar varðandi atkvæðaseðilinn það breytir því ekki að ábyrgðin er okkar stjórnarmeirihlutans þeirra sem samþykktu lögin þeirra fjögurra flokka sem komu þessari löggjöf í gegn ég finn fyrir mitt leyti til ábyrgðar út af þeim fjármunum sem fóru í súginn mér finnst ég skulda þjóðinni afsökunarbeiðni og ég biðst hér með afsökunar á mínum þætti í þessu máli en ég er líka tilbúinn til þess að mæta kjósendum mínum með þetta mál í ferilskránni ég er tilbúinn til þess að axla mína ábyrgð í frjálsum og opnum kosningum með þetta mál á ferilskránni vitandi hvaða markmið liggja að baki og hversu risavaxið það verkefni er sem fram undan er í þessum efnum ég vil mótmæla því sem fram hefur komið í málflutningi háttvirtra stjórnarandstöðuþingmanna í málinu og sér í lagi þingmanna sjálfstæðisflokksins að ekki hafi farið fram vönduð vinna við þessa lagasetningu að einhver sérstök flýtimeðferð hafi verið í gangi það er alrangt og það vita þeir sem halda því fram það vita þeir háttvirtir þingmenn sem tekið hafa þátt í þessu starfi á vegum allsherjarnefndar þessar fullyrðingar eru hluti af einhverjum pólitískum leik og við eigum að vita að það er kominn tími til að hætta þeim leik á þessu landi í næstum tvö ár hefur það verið til umfjöllunar hér á þinginu að efna til stjórnlagaþings á dögum minnihlutastjórnarinnar með stuðningi framsóknarflokksins var það eitt af skilyrðum framsóknarflokksins að efnt yrði til bindandi stjórnlagaþings með sextíu og þrjú ef ég man rétt fulltrúum sem ættu að sitja í heilt ár fulltrúi þess flokks kemur nú hingað upp og fer hamförum út af kostnaðinum sem við verðum fyrir í þessu máli hann er vissulega mikill en hann hefði orðið miklu meiri ef við hefðum farið að ráði framsóknarflokksins á þeim tíma þetta er vissulega mikill kostnaður en það er ekki þannig að við séum að endurtaka allt ferlið ef við ráðumst að nýju í það að efna til stjórnlagaþings sem við ætlum að gera mikið af þeirri vinnu sem unnið hefur verið mun nýtast okkur í því verkefni við höfum þegar farið að óskum sjálfstæðisflokksins í málinu og efnt til þjóðfundar við höfum þegar farið að óskum sjálfstæðisflokksins og kallað til stjórnlaganefnd sú vinna er öll fyrir hendi hún ónýtist ekki við höfum þegar undirbúið framkvæmd kosningarinnar við höfum þegar fundið húsnæði og eins og einn af stjórnlagaþingsmönnunum sagði í sjónvarpsfréttum fyrir tveimur dögum er í sjálfu

undan er en það sem sjálfstæðisflokkurinn er að gera í þessu máli sýnist mér er að sanna það fyrir þjóðinni að hann er ófær um að taka við stjórn landsins hann fer fullkomlega úr límingunum í þessu máli hann hefur ekki stjórn á sér og hann getur ekki hagað málflutningi sínum á annan veg en þann að svo virðist sem hann hafi unnið í lottói því miður hvað hafa háttvirtir formenn þessa fornfræga flokks sjálfstæðisflokksins sagt um hæstarétt íslands í gegnum tíðina minni ég þar til dæmis á dóma um fiskveiðilöggjöfina hafa þeir talað af fullkominni virðingu um hæstarétt ég man ekki betur en virðulegir landsfeður hafi haldið því fram að þjóðin þyrfti öll að flytja til kanaríeyja ef hæstiréttur mundi fella dóma á ákveðinn hátt svo koma menn og fara mikinn um það að menn komi hér og ræði forsendur ákveðinnar niðurstöðu það sé óvirðing við hæstarétt sjálfstæðisflokkurinn er að sýna að það er ástæða fyrir því að hann er í stjórnarandstöðu og hann er að sýna að við eigum að tryggja það hér sem stöndum sameinuð um þetta verkefni hér í þinginu að hann verði áfram í stjórnarandstöðu á meðan hann rís ekki undir ábyrgð og sýnir að hann geti með yfirveguðum hætti rólega og skynsamlega farið yfir það sem úrskeiðis hefur farið í þessu máli